Hiljutised presidendivalimised Ukrainas märgivad viieaastase perioodi lõppu, kus apelsinivärv kandis endas poliitilist sõnumit. Hiljutisi presidendivalimisi saab lugeda järjekordseks sammuks demokraatia konsolideerimise suunas.

Sõnavabaduse ja vaba meedia olemasolu võib samuti kirjutada viie aasta taguste sündmuste arvele, mil suund vabadusele ja inimõiguste austamisele sai võetud.

Siinjuures tulebki tunnustada Ukraina edasiliikumist demokraatia ja õigusriigi tugevdamise suunas, mis muudab majandusintegratsiooni põhjalikumaks ning aitab edendada suhteid Euroopa Liiduga. Usun, et sõltumata lähipäevil valimiste võitja ametlikust väljakuulutamisest, püsib Ukraina oma senisel kursil säilitades toetuse Euroopa Liidu integratsiooniprotsessile ning muutes riigi valitsemist efektiivsemaks ja poliitilist süsteemi tasakaalustatumaks ning jätkab põhiseaduslikku reformi. Ukraina sisepoliitiline stabiilsus ning keskendumine sisereformidele on eelduseks Euroopa Liidu ja Ukraina suhete edasisele arendamisele. Kahe ja mitmepoolse koostöö hoogustamise vaieldamatuks eelduseks on Ukraina riigisisene järjepidevus eesmärkide rakendamisel.

Tehtust ei saa esile tõstmata jätta liitumist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, mis on ühtlasi kaalukaks eelduseks meie ja Ukraina sügava vabakaubanduspiirkonna loomisel. Muidugi on ka vajakajäämisi, korruptsioonist siin räägiti, kindlalt on kanda kinnitanud huvirühmad ja onupojapoliitika. Me loodame, et Ukraina pöörab need vajakajäämised...